hæstvirtur forseti ein af okkar helstu auðlindum er heita vatnið sem eins og við vitum hefur verið mikið notað til upphitunar húsa og fleiri nota og því fylgir jafnan mikil lífsgæði í hverju byggðarlagi þar sem hægt er að nýta heitt vatn þannig er eins og við vitum að í landinu er ekki alls staðar við byggðarlög heitt vatn í jörðu þannig að

að öðrum kosti hins vegar er það svo að í mörg undanfarin ár hefur verið gert átak í því og unnið að því að leita að heitu vatni á svæðum sem hafa verið talin köld eins og kallað er leita að heitu vatni til þess að nýta í viðkomandi byggðarlögum og það hefur sem betur fer orðið nokkur árangur í því á mörgum undanförnum árum og þar hefur orkusjóður spilað stórt hlutverk þar sem sjóðurinn hefur veitt styrki til rannsóknar og leitar og hins vegar til uppbyggingar á hitaveitu ég hef borið upp fyrirspurnir til hæstvirts iðnaðarráðherra sem eru þannig með leyfi forseta fyrsta hver er fjárhagsleg staða orkusjóðs vegna leitar að heitu vatni og uppbyggingar hitaveitna á köldum svæðum annars hefur orkusjóður gert upp alla styrki vegna slíkra verkefna þriðji hver er framtíðarsýn ráðherra varðandi stuðning við leit að heitu vatni og uppbyggingu hitaveitna á köldum svæðum

þess vegna bíð ég spenntur og ég veit að þingheimur allur gerir það að heyra hvað hæstvirtur ráðherra hefur um þetta mál að segja og ég vil leyfa mér að hvetja hann til dáða vegna þess að þetta er mikilvægt mál og hefur skilað góðum árangri við þekkjum það að því fylgja aukin lífsgæði í byggðum þar sem heitt vatn finnst og hægt er að nýta eins og við þekkjum þannig að ég bíð mjög spenntur eftir að heyra hæstvirtur ráðherra koma hér og svara þessum spurningum og ég veit að þingheimur allur bíður í ofvæni eftir því